Poštovani predsjedavajući, slažem se s onima koji su rekli da je krajnje vrijeme da se omogući liberalizacija viznog režima za Kosovo. Žao mi je što neki ovdje zastupnici nazivaju Kosovo pokrajinom, jasno je da je Kosovo priznata država i žao mi je što iz svojih usko nacionalnih razloga odbijaju ovu ideju. Činjenica je da su građani Kosova i kosovske vlasti ispunile zahtjeve koje smo od njih tražili, a to je bila demarkacija granice s Kosovom, također su poradili na antikorupcijskim zakonima i žao mi je što i danas ova sjednica služi u stvari, iz moje perspektive, kao pritisak na neke države u Europskom vijeću kako bi omogućile Kosovu liberalizaciju viza. Mislim da je to vrlo važno za tu mladu naciju, za tu mladu državu jer oni žele jednostavno putovati kao i svi ostali građani jugoistoka Europe i u tom smjeru bih željela da i Komisija, a vidim da Komisija potvrđuje, Parlament potvrđuje, i potrebno je izvršiti dodatni pritisak na Europsko vijeće kako bi